Señor Presidente, China es un primer exportador mundial, la tercera potencia económica y una potencia energética. Por lo tanto, China es una prioridad y una oportunidad para la Unión Europea. Pero hay problemas hay problemas como las falsificaciones ―el 54 de las falsificaciones que entran en la Unión Europea lo hacen a través de China―.

Y las importaciones de tecnología pueden perjudicar profundamente a la industria, como las placas fotovoltaicas.

Este Acuerdo puede ser una oportunidad para imponer los condicionantes legislativos y también para marcar la reciprocidad.